Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Unione europea deve occuparsi anche delle ricadute sui cittadini degli Stati membri che vivono lungo la rotta balcanica. Il Friuli Venezia Giulia, regione autonoma italiana, al confine con Slovenia ed Austria, guarda con grande preoccupazione alla situazione dei migranti in Bosnia. Gli arrivi dei migranti in Friuli Venezia Giulia crescono.

2018. Il calo del 40 è dovuto alla politica di Matteo Salvini, che ha permesso di gestire una situazione potenzialmente esplosiva. C'è la preoccupazione, oggi, di ritornare ai numeri dei migranti registrati nel 2018 e l'incertezza è alimentata anche dalla politica migratoria del governo giallorosso. Bisognerà inoltre tenere conto dell'impatto sul flusso migratorio dell'ingresso della Croazia nello spazio Schengen.